Die Entwicklung einer gemeinsamen Sicherheits und Verteidigungspolitik könnte ein gutes Beispiel sein für einen europäischen Mehrwert. Ja, Zusammenarbeit bei der Forschung würde wahrscheinlich Effizienzgewinne garantieren. Mich macht in diesem Zusammenhang aber immer wieder besorgt, dass viele Berichte zu diesem Thema mit leichter Hand zum Teil erhebliche Finanzmengen fordern, um die verschiedenen Elemente der neuen gemeinsamen Sicherheits und Verteidigungspolitik zu finanzieren. Die europäische soll Gemeinschaftsinstitution werden, das gemeinsame Hauptquartier für sicherheitspolitische Missionen ist beschlossen. Die Kommission schlägt im neuen mittelfristigen Finanzrahmen 500 Mio.

Und ich finde daher, dass dieses Haus in diesem Zusammenhang ehrlich sein muss Wollen wir diese Kosten aus diesem Haushalt aufbringen? Das bedeutete weniger Geld für zivile Forschung, weniger für Regionalhilfe, weniger Geld für den Schutz der Außengrenzen und die Versorgung von Flüchtlingen. Ich bin überzeugt, das können wir uns nicht leisten. Seien wir dann doch bitte so konsequent und verlangen von Kommission und Rat, dass diese gemeinsame Sicherheits und Verteidigungspolitik durch eine entsprechende Erweiterung des nächsten mittelfristigen Finanzrahmens finanziert wird!